Bezdomovstvo je jedným z najextrémnejších a najhorších prejavov chudoby a sociálneho vylúčenia. Ľudí bez domova stretávame denne pred obchodnými centrami, v podchodoch, na uliciach, zanedbaných, špinavých, hladných.

Uvedomenie si, že všetci ľudia majú právo na dôstojný život, pochopenie, že spoločnosť ako celok má prospech z odstránenia chudoby, musí zaangažovať všetky vrstvy spoločnosti na odstránenie tohto javu. Tu vidím priestor pre jednotlivcov, verejný i súkromný sektor. K tomuto by mali pomôcť pripravované kampane na zvyšovanie povedomia, ale nastal čas, kedy musíme do tohto vniesť celoeurópsky systém spolupráce jednotlivých štátov.